Een internationale gemeenschap, die niet alleen aarzelt maar ook intern tot op het bot verdeeld is. Een Europese Unie, die geen enkele rol speelt, ook omdat zij verdeeld is.

Dat is niet de oplossing die ik verwacht.

Hoe ga je dat met elkaar verenigen?